Acest aspect este foarte important din punctul de vedere al acordării statutului de economie de piață Chinei, un lucru care produce îngrijorări de ambele părți. Tensionarea relațiilor UE China poate avea consecințe greu de anticipat, pornind de la evoluția relațiilor politice, politico diplomatice și economice dintre UE și China, dar și a acordului bilateral de investiții. Cred că UE trebuie să adopte soluții bazate pe consultări și discuții cu China, soluții care să fie valabile pentru toate statele pentru că ar fi greu de anticipat, greu de justificat politic o referire doar la China.